Jedność Europy z zachowaniem jej różnorodności, tożsamości, dziedzictwa kulturowego to wielka wartość naszej Wspólnoty. Poszczególne narody, regiony, różne środowiska lokalne kultywują i rozwijają swoją kulturę, tradycję, wnoszą to dziedzictwo do zjednoczonej Europy, dzielą się tym z innymi regionami, poznając w zamian ich dorobek i osiągnięcia w tym zakresie. A więc czymś się dzielą z innymi, a coś biorą od innych. Ważne jest także, że na ten cel, na podtrzymywanie dziedzictwa kulturowego tam, w regionach, jeszcze niżej, w małych ojczyznach, przeznacza się środki z budżetu Unii.